Es tan respetada que ni los Estados Unidos ni Canadá son Estados miembros, y es tan respetada que otros ocho Estados miembros de la Organización de Estados Americanos no forman parte de ella. Y es tan respetada que otro Estado, sin que haya suscitado ninguna preocupación a su Grupo, se ha retirado de esa organización se trata de Trinidad y Tobago.